Señor Presidente, el Acuerdo de pesca con Marruecos está vigente porque se ha renovado automáticamente al no haber recibido ningún tipo de objeción. Lo que ha expirado es el Protocolo que establece las oportunidades de pesca y las compensaciones.

El Grupo Socialista y yo personalmente estamos totalmente a favor por tres razones fundamentales primero, por la naturaleza de nuestras relaciones con Marruecos, la pesca no puede ser una excepción en segundo lugar, por el impacto que podría ocasionar una interrupción de las actividades en todas las partes, especialmente en la flota artesanal —que es la más afectada— y los trabajadores y, en tercer lugar, porque queremos enviar una señal positiva a Marruecos y conseguir un nuevo protocolo que sea justo y equilibrado, que esté a favor del desarrollo de la pesca sostenible, y que preserve los derechos de las partes y sea mutuamente beneficioso.